En Chine, en Russie et au Venezuela, cela ferait la une de tous les médias occidentaux, toujours soucieux de défendre les droits humains à travers le monde.

Le rapporteur spécial de l'ONU, Richard Falk, s'est récemment déclaré écoeuré par les violations continues des droits de l'homme dans les prisons israéliennes. L'incarcération de Palestiniens en territoire israélien constitue une violation de la quatrième convention de Genève. Une de plus, me direz vous!

Israël ayant délégué la sécurité dans ses prisons à l'entreprise européenne G4S, il me semble que l'Union européenne est particulièrement concernée par cette question.